Het Europees Parlement spreekt zich uit voor het gemeenschappelijk maken van de schulden in de eurozone, stapje voor stapje.

Normaal gesproken prikkelen de financiële markten deze landen om te bezuinigen en te hervormen, zodat hun staatsobligaties weer een veilige investering vormen.

De zwakke eurolanden voeren nu hervormingen door die al eerder hadden moeten plaatsvinden. Met resultaat verbetering in de exportpositie, de lopende rekeningen en de arbeidskosten per eenheid product.